Voy a esperar hasta que callen. Me parece que es una mala señal rechazar una propuesta que solamente aboga y propone trabajar por la igualdad en esta institución. Esta es la imagen de los valores que queremos transmitir a Europa y a las mujeres de Europa.